Auch ich begrüße den Vorschlag, dass Syrien seine Chemiewaffen unter internationale Kontrolle stellt. Die syrische Regierung ist aufgefordert, dies vorbehaltlos zu tun.

Die EU und alle ihre Mitgliedstaaten müssen sich klar für eine Überweisung dieses Falls an den Internationalen Strafgerichtshof aussprechen. Es muss genau geklärt werden, wer die Verantwortlichkeit für dieses Kriegsverbrechen trägt, denn dafür darf es keine Straflosigkeit geben. Die EU sollte jetzt gleichfalls ihre Anstrengungen vervielfachen, einer Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen entgegenzutreten.

Das Drama der syrischen Flüchtlinge ist mehrfach angesprochen worden. Die Regierung von Schweden hat sich beispielhaft zur Aufnahme von syrischen Flüchtlingen bereiterklärt, ebenso Kommissarin Malmström. Die anderen Mitgliedstaaten müssen diesem Beispiel folgen und ihrer humanitären Verantwortung gerecht werden.